Cominciate a dimostrare più forza contro l'evasione e l'elusione fiscale delle multinazionali, che ci costano mille miliardi all'anno si pagavano tre piani Juncker di investimenti, con quella cifra. E se solo aveste volontà politica, già domani potreste approvare misure fondamentali di contrasto, come la rendicontazione pubblica Stato per Stato o la CCCTB, per stabilire un principio semplice che le tasse si pagano dove si fanno i profitti. E molto più coraggio vogliamo sulla riforma di Dublino le bozze che circolano al Consiglio sono un insulto al nostro ruolo e mortificano quest'Aula.

Il Parlamento vi incalza ad avere una posizione ambiziosa, che superi il criterio ipocrita del primo paese di accesso e lo sostituisca con un meccanismo permanente di condivisione delle responsabilità.